Nous sommes liés par une histoire commune, parfois douloureuse, parfois perspective, nous partageons des cultures et des langues en commun et je pense je plaide déjà pour cela depuis très longtemps que l'Afrique et l'Europe doivent forger une stratégie commune et un partenariat authentique et ambitieux qui abandonnent définitivement le paternalisme

Nous avons besoin d'un véritable partenariat politique et économique. Ce serait profitable et pour l'Europe et pour l'Afrique. La meilleure voie serait le développement économique de l'Afrique. C'est du reste la raison pour laquelle j'ai toujours défendu les accords de partenariat économique.

Mais si l'Afrique a besoin d'économies de marché, elle a un égal besoin d'États solides qui garantissent une répartition équitable de cette richesse qui serait créée. Il arrive trop souvent que, même là où il y a de la croissance parfois même, il fut un temps, à deux chiffres, je pense à l'Amérique latine la pauvreté ne se résorbe pas, parce qu'elle se concentre chez ceux qui la créent égoïstement, il faut bien le dire.

Nous devons aussi devenir des partenaires politiques dans l'espace géopolitique. Je pense qu'il serait enfin temps de respecter nos engagements financiers envers les pays en développement pour soutenir des politiques de soutien aux énergies renouvelables et alternatives.